Y, como ya he dicho, es un problema europeo, son las sanciones europeas y es la credibilidad europea frente a los ciudadanos de Venezuela.